Ich danke zunächst dem Kollegen De Backer für seinen Bericht. Dieser wurde einstimmig im Ausschuss angenommen. Das zeigt die breite Unterstützung des Europäischen Parlaments für kleine und mittelständische Unternehmen, für KMUs. Sie sind in der Tat das Rückgrat der europäischen Volkswirtschaften. Sie schaffen Jobs vor Ort. Sie halten sie auch dann, wenn die Wirtschaften zeitweise in eine Krise geraten. Genau hier liegt der Hase im Pfeffer Europas KMUs hungern geradezu nach Kapital. Vielen Banken, insbesondere im südlichen Raum Europas, in Ländern wie Griechenland, Spanien, fehlen diese Mittel aber durch diese Krise. Wir brauchen und das ist der Vorschlag des Binnenmarktausschusses nationale Investitionsbanken, denn sie spielen eine zentrale Rolle, was die Kredite für kleine und mittelständische Unternehmen anbetrifft. In Deutschland gibt es die KfW. Sie ist für ihre löbliche Arbeit bekannt, aber es gibt eben nicht in allen Mitgliedstaaten diese Institutionen.